Es geht um Antisemitismus, und wir haben zwei Arten, die wir bekämpfen müssen. Die erste finden wir bei vielen muslimischen Migranten und auch bei den muslimischen Minderheiten bei uns, in unseren Staaten.

Ich konnte eine Synagoge besuchen und ein jüdisches Haus keine Polizei weit und breit. Das ist in Berlin völlig undenkbar, da wird vor jeder Synagoge durch Polizei geschützt, sieben Tage die Woche, vierundzwanzig Stunden am Tag. Für jüdische Gottesdienste werden Straßen gesperrt. Für Deutschland und Europa wünsche ich mir ungarische Verhältnisse. Und es hat mit dem Islam zu tun. Die zweite Art von Antisemitismus finden wir hier in diesem Parlament.

Diese Brandmarkung widerspricht dem freihändlerischen Gedanken und ist außerdem geschichtsvergessen. Lassen Sie uns Antisemitismus bekämpfen und am besten hier im Hause gleich damit anfangen nicht durch leere Reden, sondern durch Taten.